Mlajša ženska temnejše polti. Beli svetlikajoči zobje. Črne trepalnice. Kosmate obrvi, špikasta brada. Moški temne polti, velike obrvi, debel nos, muštafi z bradico. Moški, bele polti, nekoliko večje obrvi, okroglast, nos, brki in brada, bradica. Moški, bele, a nekoliko temnejše polti. Gube v okolici očes. Po nasmehu Italijan. Ženska, bele polti. Nekoliko rdečkasta, lica, redke, obrvi. Plave oči, ustnice glih prav. Ženska, bele polti, rdeče ustnice, daljše trepalnice in daljše obrvi, tako kot rjavi dolgi lasje. Rdeča pentlja v laseh. Moški, temna polt. Malo bradice, brez las, uhani, očala, s pravokotnim okvirjem. Tipičen širši črnski nos. Moški, temne polti, brki, uhan v levem ušesu. Ženska, bele polti, nekoliko gub okoli očes. smejalne gube, smehajoč pogled. Dolgi rjavi lasje, uhani srčki. Ženska temne polti. Krajše ričaste lase, lep nasmeh z belimi zobmi in nekoliko debelejša lička.